aan subsidies en die raak ik nu kwijt aan het Europees Fonds voor strategische investeringen. Ik vind dat op zich prima, maar om met mevrouw Van Brempt te spreken ik wil mijn geld wel terug aan het einde van deze operatie. En of ik dat geld nu terugkrijg in leningen of in subsidies of in wegen, waterwegen, spoorwegen of luchthavens, dat maakt mij op zich niet zoveel uit. Bij transport hebben we wel een probleem dat weg en lucht kapitaalkrachtiger zijn